Señor presidente, la persecución de los cristianos y el incremento de la misma es real

Pero el problema no es la persecución solo de los cristianos en particular es el incremento de la persecución por razones religiosas en todo el mundo. Y hay muchos ejemplos la persecución salvaje de los yazidíes por el grupo terrorista Dáesh

la persecución en Yemen de la minoría religiosa bahaí en Pakistán, cualquier crítica a la religión puede ser condenada con la pena de muerte o en Malasia, donde hay un ministro, el señor Shahidan Kassim, que defendió este verano cazar a los ateos. Y no debemos olvidar el incremento de la islamofobia en muchos países europeos, atizados por la histeria racista y xenófoba de todos los partidos de la extrema derecha, pero también de fuerzas políticas aparentemente más respetables. El compromiso del Parlamento Europeo debe ser firme contra la discriminación y el incremento de la violencia vinculada a las diferencias religiosas. Abordar ese problema global eligiendo solo una de las religiones perseguidas es atizar el conflicto religioso y la lógica del odio y de la confrontación.